Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Erst im vergangenen Herbst begrüßte das Europäische Parlament ausdrücklich, dass die Staats und Regierungschefs der Europäischen Union in einer Erklärung des Gipfels von Madrid das souveräne Recht der Staaten, ihre natürlichen Ressourcen zu verwalten und deren Nutzung zu regeln, ausdrücklich anerkannt haben. Dabei wurde ausdrücklich auch auf die Bedeutung von Nachhaltigkeitskriterien hingewiesen.

Der Abbau seltener Erden hat in China, wie vorher in den USA und anderswo, zu schweren Umweltschäden geführt.

China und andere potenzielle Produzenten benötigen Know how und Technologietransfer für umweltschonenden Bergbau und für erheblich mehr Sicherheit für die Bergarbeiter. China hat zudem Interesse an Investitionen in die hochtechnologische Produktion zur Verarbeitung seltener Erden, denn es will nicht nur Rohstofflieferant sein. Die Kommission sollte sich deshalb als Vermittlerin nützlich machen. Eine moderne Rohstoffpolitik muss von Partnerschaft gekennzeichnet sein. Fördern Sie gleichzeitig mit Hochdruck die Entwicklung verbesserter Recycling und Substitutionstechnologien, denn für die Zukunft wird noch mehr gelten Die Metalle aus diesen Erden sind selten zu selten, um sie einfach zu verbrauchen.